borist hafa fjögur bréf um frestun á því að skrifleg svör við fyrirspurnum berist frá efnahags og viðskiptaráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð fjörutíu og tvö um íbúðir í eigu banka og lífeyrissjóða frá guðlaugi þór þórðarsyni

óskað er eftir frekari fresti til tuttugasta og áttunda mars næstkomandi frá utanríkisráðuneyti skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð fjörutíu og átta um starfsmannastefnu ráðuneytis varðandi atvinnuþátttöku fatlaðs fólks frá helga hjörvar upplýst er að enn verði tafir á svari en það muni berast eigi síðar þrítugasta mars næstkomandi skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð og fimm um nefndir ráð verkefnisstjórnir og starfshópa frá vigdísi hauksdóttur upplýst er að enn verði tafir á svari en það muni berast eigi síðar þrítugasta mars næstkomandi skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali átta hundruð áttatíu og þrjú um starfsmannahald og rekstur sendiráða íslands frá vigdísi hauksdóttur úrvinnsla fyrirspurnarinnar reyndist tímafrekari en ætlað var svo enn verða tafir á svari en það mun